Azt gondolom, hogy ennek egyik indoka az, hogy válságban a legfontosabb feladat a munkahelyteremtés, és bár nagyon fontos a hátrányos helyzetű vagy leszakadt régiók felzárkóztatása. Válsághelyzetben azt gondolom, hogy ha azok a régiók, amelyek eddig támogatást kaptak, és most az új elvek szerint egyszerűen lekerülnének a támogatás térképéről, vagy csökkenne jelentősen a támogatási intenzitás, az versenyhátrányt okozna az egész Európai Uniónak. Hiszen itt nemcsak az egyes tagországok válságból való kilábalását kell segítenünk, hanem egységesen az Európai Uniónak és Európának a versenyképességét más piacokhoz képest a globális körülmények között.